Er hat auch gesagt, das ist eine wirtschaftliche, soziale und ökologische Katastrophe für die Fischerei. Fischerei ist nicht nur etwas, wo Lebensmittel produziert werden oder gefangen werden, sondern es ist auch eines der ältesten Gewerbe der Welt und wir wollen das natürlich für die Zukunft auch erhalten. Darum danke ich allen Berichterstattern. Ich glaube, wir haben heute einen großen Schritt nach vorn gemacht.

Wir brauchen z.

Ich interessiere mich sehr für integrierte Meerespolitik, da geht es auch um Raum um maritime Raumordnung. Und es gibt hier interessante Konzepte, dass man z.

Aquakultur integrieren könnte in Offshore Windenergiefarmen. Das ist zwar Zukunftsmusik, aber wir müssen sehen, wie wir möglichst optimal diesen Sektor erweitern können. Am Schluss eine kleine Erfolgsstory aus Deutschland Nord und Ostseefischereipolitik hat dazu geführt, dass sich die Bestände von Dorsch, Hering und Scholle schon langsam erholen.